Ponúkajú sa dva princípy, ktorými by sme sa podľa mňa mali riadiť.

Nemyslím si však, že dohody s USA, a predovšetkým rokovania o TTIP by mali byť spochybňované a v tomto prípade používané inštrumentálne. Nech máme akýkoľvek názor na partnerstvo s USA a akýkoľvek pohľad na dôležitosť zdieľania dát, tieto otázky treba oddeliť.

Teraz máme príležitosť začať diskusiu a pripraviť modernú legislatívu vrátane digitálneho habeas corpus ktorá zaručí dodatočnú mieru bezpečnosti pri narábaní s dátami a bude garantovať zvýšenú ochranu osobných údajov pre našich občanov.